nicht darauf geachtet hat, dass es dort nicht zu einem Dumpingwettbewerb kommt.

Wir wissen, wie viele österreichische Schriftsteller zum Beispiel plötzlich entdeckt haben, dass sie Iren sind, weil sie dort so gut wie keine Steuern zu zahlen hatten. Was haben damals die angeblich so pro europäischen Kräfte gemacht?

Und jetzt ist das alles zusammengebrochen. Jetzt hat sich diese Blase als das herausgestellt, was viele immer gesagt haben. Und wieder haben wir eine Situation, wo nicht nur aus meiner Sicht anti europäische Gefühle dadurch geschürt werden, dass man wieder falsche Politiken greifen lässt, in diesem Fall den Iren dieses massive Paket auferlegt. Sie, Herr Kommissar, sagen, der Mitgliedstaat verpflichte sich hier selbst. Doch wir wissen aus der Geschichte von Weltbank und IWF Programmen und so unähnlich ist das ja nicht, was wir derzeit in Irland erleben dass am Schluss diesen Ländern nichts anderes bleibt. Wenn man sich zurücklehnt und sagt Schade, dass die Iren den Vertrag von Lissabon beim zweiten Mal nicht abgelehnt haben, dann könnte man zu einem ganz anderen Gedankenansatz kommen. Dann können wir nämlich sehen, dass wir es bei diesem europäischen Konstrukt mit etwas zu tun haben, das man mit einem Fahrzeug vergleichen könnte, das vorne aus einem Porsche und hinten aus einem Fahrrad besteht. Das passt nicht zusammen. Sie sind viel stärker gefordert! Wenn wir verhindern wollen, dass dieses Europa auseinanderbricht, brauchen wir tatsächlich so etwas wie eine Verfassung für Europa.

Wir brauchen eine Wirtschaftsregierung. Dieses Stückwerk vorwärts, rückwärts, seitwärts wird nicht funktionieren und am Schluss eher im Desaster enden als darin, wofür Sie, Herr Kommissar, ich und die große Mehrheit in diesem Haus sich einsetzen, nämlich ein friedliches, funktionierendes und auch vereintes Europa.